Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le représentant du Conseil, le rapporteur que je suis à la commission économique s'associe évidemment aux propos qui ont été ceux d'Elmar Brok.

C'est à dire qu'il n'y ait pas de débat permanent sur les bases juridiques de ce qui peut être pris au niveau européen, que ce soit intergouvernemental ou communautaire

On ne peut pas détruire les marchés mais on peut essayer de les maîtriser.

Il est donc urgent, Monsieur le Commissaire, que vous preniez en considération les demandes du Parlement et que nous aboutissions rapidement à ce changement de traité pour cette sécurité juridique, qui est nécessaire pour réagir avec efficacité aux circonstances économiques difficiles que nous connaissons.